Wir diskutieren EDs, endokrine Disruptoren unappetitlich, aber allgegenwärtig Kinderspielzeug, Lippenstift, S Pestizide, überall viele in der Wirkung gänzlich unerforscht.

Seit 2009 verhandeln wir über das heute diskutierte Registriersystem, um EDs besser zu erfassen und zu verbieten. Ich bin mit der langen Dauer dieses Prozesses nicht zufrieden. Ich halte das von der Kommission vorgelegte System allenfalls für einen kleinen Trippelschritt in die richtige Richtung einen Schritt, dem viele folgen müssen. Ich bin daher auch besorgt über die ablehnende Haltung einiger. Wollen wir wirklich fünf Jahre wissenschaftlicher Arbeit in den Wind schlagen zurück auf null obwohl wir gerade auf dem richtigen Weg waren?

Denn wer dagegen stimmt, stimmt gegen die Gesundheit unserer Kinder. Folgen wir den Wissenschaftlern, nicht der Lobby für die Bürger.

Lasst uns einen Anfang in die richtige Richtung machen für unsere Umwelt, für unsere Kinder, gegen hormonstörende Chemikalien!